Je tiens tout d'abord à saluer le travail extraordinaire que vous avez accompli dans votre pays au cours des dernières années la sortie de la pire crise sanitaire du monde moderne, comme le définissait l'OMS en parlant d'Ebola, la consolidation démocratique et les droits de l'homme, notamment avec l'abolition de la peine de mort, le développement économique, avec un taux de croissance de plus de 6 qui fait de la Guinée l'une des économies les plus dynamiques du continent africain.

plan pour l'Afrique, un nouveau plan Marshall. Celui ci devra contribuer à la diversification économique et à la création d'une base manufacturière pour permettre l'absorption des nouveaux arrivants sur le marché du travail.

Des succès importants et concrets ont marqué votre présidence le retour du Maroc dans l'Union africaine, l'impulsion pour la création d'une zone africaine de libre échange commercial, pilier indispensable vers l'intégration du continent, sans oublier l'organisation du sommet d'Abidjan, qui a marqué un tournant décisif dans nos relations.